Hvala lepa, predsednik. Spoštovani. Spoštovane kolegice in kolegi. Pred seboj imamo novelo zakona o davku na dodano vrednost, ki jo, roko na srce, moramo sprejeti, saj gre izključno za uskladitev slovenskega pravnega reda z evropskim. Direktivi, ki jo prenašamo na naš pravni red, morata biti objavljeni z začetkom tega leta, in ker je prejšnja vlada predčasno odstopila, nova pa se je konstituirala šele v septembru letošnjega leta, se nam s prenosom direktiv seveda mudi. Tudi sicer se večkrat spravljamo v položaj, ko se nam z nečim mudi in tudi zato sprejemamo količino, količinsko veliko zakonodaje, ki pa ni vedno kvalitetna, kot bi od nas mogoče se pričakovalo, a o tej temi morda kaj več povemo kdaj drugič. In kaj spremembe sploh pomenijo? Pri prvi direktivi gre za odpravo neusklajenosti obdavčitve med državami članicami Evropske skupnosti in za postavitev, razmejitve med kuponi in inovativnimi plačilnimi sredstvi, da se zagotovi nevtralnost obdavčenja. Poenostavljena, posodobljena in usklajena pravila o DDV-ju, ki se bojo po zakonu o DDV-ju uporabljala za kupone, se nanašajo samo na kupone, ki so lahko unovčljivi za dobavo blaga ali upravljanje storitev, ne zadevajo pa inštrumentov, ki imetniku zagotavljajo popust ob nakupu blaga ali storitev, ne zagotavljajo pa mu pravice do do prejetja takšnega blaga ali storitev. Vključene določbe glede kuponov ne povzročajo sprememb pri DDV-ju , obravnavi vozovnic, vozovnic za kinematografe in muzeje, poštnih znamk in podobno. Pri drugi direktivi pa gre za poenostavitev pravil za obračunavanje in plačevanje DDV-ja ter izdajanja računov za opravljanje telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, kadar upravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah. Tako se bodo za podjetja, predvsem mikro podjetja zmanjšale administrativne obremenitve upoštevanja pravil o DDV-ju in znižali s tem povezani stroški pri čezmejnem poslovanju, kar bo prispevalo k večji konkurenčnosti teh podjetij na skupnem trgu in njihovi hitrejši rasti. Poleg tega se zavezancem, ki nimajo sedeža znotraj Evropske skupnosti, so pa registrirani za DDV v državi članici, na primer zaradi upravljanja občasnih transakcij, ki so predmet DDV-ja, omogoči uporaba posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Evropske skupnosti, s tem se za te zavezance poenostavita obračunavanje in plačevanje DDV-ja za storitve, ki jih opravijo za osebe, ki niso davčni zavezanci v Sloveniji, in s tem poveča učinkovitost pobiranja DDV-ja davčnega organa. Mnenje poslanske skupine Alenke Bratušek je, da je to novelo treba sprejeti zaradi uskladitve pravnega reda, pa tudi zato, ker Slovenija v fazi sprejemanja omenjenih direktiv besedilu sprememb ni nasprotovala in jih je podpirala. Gre pa tudi za spremembe, ki jih v poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek lahko brez težav podpremo. Prav tako je ukinitev administrativnih predmen bremen nekaj, kar Stranka Alenke Bratušek podpira, in se za to tudi zavzema. Današnjo razpravo o davku na dodano vrednost pa želimo izkoristiti tudi za to, da vlado opomnimo na neuresničen sklep prejšnjega sklica državnega zbora, ki je ministrstvu naložil, da v pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost po zgledu nekaterih evropskih držav: Španije, Nizozemske, Irske, Francije, zniža DDV za higienske pripomočke, kot so damski vložki in tamponi, otroške plenice in plenične predloge, ter podobne izdelke. Gre za izdelke, ki predvsem ženskam predstavlja fiksni mesečni strošek in ki hkrati ni luksuz, temveč nujna potrebščina. Takrat je bilo povedano, da se bo na tak način zasledovalo pravičnejšo obdavčitev in s tem povezano enakopravnost žensk. Po našem mnenju pa je enako pomembno opozoriti še na vidik potencialne revščine, ki ki so ji ženske nekoliko bolj izpostavljene, nakup higienskih izdelkov pa jim večkrat predstavlja razmeroma velik, za nekatere tudi zelo veliko strošek. Kot že rečeno, nekatere evropske države so to v svoji zakonodaji že uredile, mi pa upam, da v čim krajšem času še bomo. Ponavljam tudi, da ne govorimo o luksuznih dobrinah, temveč o vsakodnevnih potrebščinah, ki so za normalno življenje nujno potrebne, in kot takšne jih je treba obravnavati tudi davčno. Novelo pa bomo, kot napovedano, v poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek podprli. Hvala.